Der Unionsmarkt ist auf diesem Gebiet noch viel zu fragmentiert.

Die Kommission hat das zweite Binnenmarktpaket vorgestellt und ich bin froh, dass wir morgen als Europäisches Parlament den nächsten konkreten Schritt für die Stärkung des Binnenmarkts zum Wohle der Wirtschaft und der Konsumenten

Das Zahlungsverkehrspaket bringt ein Mehr an Transparenz, Wettbewerb, Kundenfreundlichkeit und ist daher ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Allein durch die Einführung der vereinheitlichten abgesenkten Interbankenentgelte erwartet die Kommission einen Kostenvorteil von bis zu 6 Milliarden Euro jährlich etwas, das sowohl den Händlern, aber auch den Konsumentinnen